fertugasta og sjöunda mál þingsins á þingskjali fjörutíu og sjö með frumvarpinu er lögð fyrir alþingi endurskoðuð áætlun um tekjur í samræmi við endurskoðaða þjóðhagsspá og tillögur um breytingar á fjárheimildum ýmissa fjárlagaliða ársins tvö þúsund og sex frumvarpið byggir einnig á endurmati á helstu hagrænu forsendum fjárlaganna áhrifum af lögbundnum útgjaldaliðum samningum og ýmsum ákvörðunum ríkisstjórnarinnar um mál sem fram hafa komið eftir afgreiðslu fjárlaga frumvarpið er lagt fram í upphafi þinghaldsins samhliða fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár með því móti er þinginu gert kleift og fjárlaganefnd að fjalla samtímis um áætlanir fyrir bæði árin og ljúka afgreiðslu frumvarpanna samkvæmt starfsáætlun í fjárlögum þessa árs var áætlað að tekjuafgangur ríkissjóðs yrði nítján komma sex milljarðar króna en nú er áætlað að hann verði fjörutíu og níu milljarðar tekjuafganginum verður varið til að bæta stöðu ríkissjóðs enn frekar og nú er gert ráð fyrir að varið verði tuttugu og þrjú komma fjórum milljörðum króna til að greiða niður skuldir í stað ellefu komma fjóra milljarða eins og áformað var áður þá batnar staðan við seðlabanka um sautján milljarða króna í stað þess að rýrna um núll komma sjö milljarða það skal tekið fram að hér er átt við áætlaða útkomu ársins eins og fjallað er um í greinargerð frumvarpsins munar nokkru á því sem fram kemur í rekstraryfirliti og sjóðsstreymi í fyrsta og aðra grein frumvarpsins en það stafar af því annars vegar að yfirleitt er sótt um einhverjar heimildir vegna útgjalda sem hafa verið gjaldfærð á liðnum árum til dæmis halla á tilteknum verkefnum og hins vegar að staða fjárheimilda færist frá fyrra ári og til næsta árs og það getur síðan verið nokkuð breytilegt hvernig fjárveitingar eru nýttar á hverju ári til dæmis vegna vegaframkvæmda tekjur ríkissjóðs hafa verið endurmetnar í ljósi niðurstöðu ríkisreiknings tvö þúsund og fimm og þróunarinnar það sem af er þessu ári og er áætlað að þær aukist um fjörutíu komma fjóra milljarða króna frá fjárlögum og verði þrjú hundruð sjötíu og fimm milljarðar

áætlað er að skatttekjur lögaðila verði mun meiri en áætlað var vegna betri afkomu fyrirtækja á árinu tvö þúsund og fimm en reiknað hafði verið með þá aukast tekjur af tekjusköttum einstaklinga vegna meiri launabreytinga og meiri fjölgunar vinnuafls en áætlað var loks eru auknar tekjur af eftirsköttum vegna meiri umsvifa í efnahagslífinu og hækkunar ráðstöfunartekna heimilanna

eru því auknar tekjur ríkissjóðs er áætlað að þjóðarútgjöld aukist um fimm komma tvö prósent árið tvö þúsund og sex en áætlað var að þau eykst um tvö komma níu prósent í fjárlögum aukin þjóðarútgjöld eiga að stærstum hluta rætur að rekja til meiri fjárfestinga atvinnuveganna og meiri íbúðabygginga en áætlað var í fjárlögum horfur eru á að kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann aukist um fimm komma sjö prósent í stað tvö komma sjö prósent eins og áætlun fjárlaga gerði ráð fyrir í frumvarpinu er lagt til að útgjaldaheimildir verði auknar um fjórtán komma þrjá milljarða króna til að mæta ýmsum tilefnum þar af er sótt um tæplega fimm komma fimm milljarða króna hjá fjármálaráðuneyti en þrír milljarðar af því eru vegna gjaldfærslu afskrifaðra skattkrafna í ljósi endurskoðunar á tekjuáætlun og tvö komma fimm milljarðar vegna launa og verðlagsmála einkum vegna hækkunar á launum ófaglærðra og áhrifa af breytingum á gengi krónunnar á árinu farið er fram á rúma tvo komma tvo milljarða króna til heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytis þar af eru eitt komma níu milljarðar vegna lífeyristrygginga í kjölfar samkomulags við landssamband eldri borgara sem nær einnig til öryrkja lögð er til tæplega eitt komma átta milljarða hækkun á framlögum til samgönguráðuneytisins þar af er einn milljarður vegna bætts öryggis á vegum úr höfuðborginni fimm hundruð milljóna króna eru framlag í fjarskiptasjóð þar sem útboð á vegum sjóðsins eru hafin og sótt er um hundrað milljónir króna til landkynningarmála farið er fram á að fjárheimildir dóms og kirkjumálaráðuneytis hækki um einn komma tvo milljarða króna þar af eru fimm hundruð milljóna króna til eflingar þyrlusveit landhelgisgæslunnar og fimm hundruð milljóna króna til smíði á nýju varðskipi en gert er ráð fyrir að smíðin hefjist á þessu ári samtals er lagt til að framlög til félagsmálaráðuneytis aukast um tæplega fjögur hundruð milljóna króna en það skiptir í tvö horn annars vegar er farið fram á ríflega einn milljarð króna í jöfnunarsjóð sveitarfeálga sem leiðir af auknum skatttekjum ríkisins á árinu en hins vegar lækka framlög til atvinnuleysisbóta um fimm hundruð milljóna króna vegna minna atvinnuleysis þá gerir endurskoðuð áætlun um fæðingarorlofssjóð ráð fyrir tvö hundruð milljóna króna lækkun útgjalda frá áætlun fjárlaga

hundrað fimmtíu milljónir króna til stofnkostnaðar menningarstofnana og hundrað tuttugu milljónir króna til að gera menningarsamninga á landsbyggðinni lagt er til að fjárheimildir landbúnaðarráðuneytis verði auknar um rúmlega sjö hundruð fjörutíu milljónir króna og munar þar mestu um þrjú hundruð þrjátíu milljónir króna til að styrkja byggingu reiðhalla af söluandvirði eigna lánasjóðs landbúnaðarins og tæplega þrjú hundruð fjörutíu milljónir króna vegna verðuppfærslu búvörusamninga sótt er um sex hundruð fjörutíu milljónir króna til utanríkisráðuneytisins þar af eru fimm hundruð fjörutíu milljónir króna aukin útgjöld keflavíkurflugvallar og til öryggisgæslu vegna brotthvarfs varnarliðsins breytingar á útgjöldum annarra ráðuneyta er minni en þar má helst nefna hundrað sjötíu og fjórar milljónir króna til hafrannsóknastofnunar vegna ýmissa verkefna og hundrað tuttugu og átta milljónir króna til ofanflóðasjóðs vegna uppkaupa á íbúðarbyggðunum í hnífsdal loks aukast vaxtagjöld ríkissjóðs um fimm hundruð sjötíu milljónum króna þrátt fyrir aukna niðurgreiðslu skulda og skýrist það af hækkun vaxta og ákvörðunar um að auka framboð á ríkisverðbréfum innan lands til að stuðla að virkri verðmyndun á fjármálamarkaði vísa ég til greinargerðar frumvarpsins til frekari skýringar á einstökum tillögum frú forseti mun ég nú víkja nokkrum orðum að endurskoðuðu sjóðsstreymi ríkissjóðs árið tvö þúsund og sex eins og fram kom í upphafi er nú áætlað að tekjuafgangur ríkissjóðs verði tæplega fimmtíu milljarðar króna í stað tæplega tuttugu milljarða eins og áætlað var í fjárlögum verður aðhald ríkisfjármála því mun meira en gert var ráð fyrir eða fjögur komma fjögur prósent af landsframleiðslu í stað þess að vera einn komma sjö prósent eins og áætlað var í fjárlögum gert er ráð fyrir að handbært fé frá rekstri verði fjörutíu og sjö milljarðar króna í stað fimmtán komma fimm milljarða og eykst því um þrjátíu og einn komma fimm milljarða frá áætlun fjárlaga handbært fé frá rekstri er það fé sem regluleg starfsemi ríkissjóðs er að skila áætlað er að fjármunahreyfingar verði neikvæðar um tvö komma sex milljarða en áætlað var að þær yrðu neikvæðar um núll komma átta milljarða í fjárlögum skýringin felst einkum í því að nú er gert ráð fyrir að leggja eins milljarðs króna stofnfé í nýsköpunarstöð á þessu ári en áformað var að framlagið yrði greitt árið tvö þúsund og fimm þá verða veitt lán ríkissjóðs tvö hundruð sjötíu og fimm milljónir króna meiri en áætlað var í fjárlögum vegna aukinna lánveitinga til lánasjóðs íslenskum námsmanna að teknu tilliti til fjármunahreyfinga verður lánsfjárafgangur fjörutíu og fjögur komma fjórir milljarðar sem er tæplega þrjátíu milljörðum meiri afgangur en áætlað var í fjárlögum lánsfjárafgangur er það fé sem ríkissjóður hefur til ráðstöfunar til að greiða niður skuldir eða bæta stöðu sína á annan hátt lagt er til að lánsfjárafganginum verði varið til að greiða niður skuldir er nemi tuttugu og þrjú komma fjórum milljörðum í stað ellefu komma fjóra milljarða í fjárlögum og staðan við seðlabanka verði bætt um sautján milljarða króna í stað þess að rýrna um núll komma sjö milljarða eins og áætlað var í fjárlögum þannig verða skuldir ríkissjóðs lækkaðar verulega á þessu ári og staða á sjóði seðlabanka styrkist til að mæta framtíðarskuldbindingum frú forseti hef ég nú rakið helstu efnisatriði frumvarpsins sem sýna að afkoma ríkissjóðs og aðhald í ríkisfjármálum verður mun meira en gert var ráð fyrir í fjárlögum legg ég til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar